Monsieur le Président, chers collègues, permettez moi d'abord de remercier notre rapporteure pour son travail de grande qualité. Son approche synthétique qui évite de se perdre dans trop de détails est tout à fait adéquate.

Ce mandat aura donc le soutien de mon groupe. Sur le fond, je constate que le rapport fait référence, à de nombreuses reprises, à la nécessité, pour l'Europe, d'agir face à la crise économique et financière et, évidemment, je m'en félicite. Il est toutefois regrettable qu'il ne soit nullement fait mention de la crise écologique qui risque pourtant d'avoir des répercussions autrement plus importantes à long terme. La réponse à la crise écologique et au changement climatique devrait beaucoup plus inspirer l'action de l'Europe. Évidemment, une telle réponse devrait se refléter dans le budget communautaire et, même si je me réjouis de l'augmentation du budget de Life cela ne suffit évidemment pas et cela ne fera pas l'affaire. Ce qu'il nous faut, c'est un nouveau green deal européen, un green deal avec une approche en matière de politique agricole, avec moins d'accent sur les surfaces arables et plus sur la qualité de notre alimentation et le caractère durable des exploitations, une politique de recherche qui ne fait pas disparaître l'argent du contribuable dans un gouffre financier, comme par exemple le réacteur Iter, mais qui met l'accent sur les énergies renouvelables, les moyens de transport durables, l'innovation en technologies vertes, les Fonds structurels qui devraient être alloués en fonction de critères de lutte contre le changement climatique et la concentration dans les infrastructures routières n'est pas vraiment une politique innovante en la matière et, enfin, une politique de pêche qui ne contribue pas à la surexploitation des mers.